virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum almennra hegningarlaga er varða upptöku eigna hryðjuverk mansal og peningaþvætti þar er um að ræða endurskoðun umræddra ákvæða vegna alþjóðlegra skuldbindinga annars vegar vegna fullgildingar samninga um alþjóðlega brotastarfsemi og hins vegar vegna tilmæla frá alþjóðlegum nefndum sem ísland á aðild að helstu efnisákvæði frumvarpsins eru í fyrsta lagi þau að lagt er til að lögfestur verði nýr kafli um upptöku eigna samanber aðra grein frumvarpsins um er að ræða heildstæðar breytingar sem taka að verulegu leyti mið af gildandi ákvæðum í dönsku og norsku hegningarlögunum lagt er til að lögfest verði ákvæði samanber c lið annarrar greinar frumvarpsins sem gerir ráð fyrir því að unnt verði að gera upptæk verðmæti án þess að sýnt sé fram á að þau megi rekja til tiltekins refsiverðs brots hafi viðkomandi gerst sekur um brot sem er til þess aflað að hafa í för með sér verulegan ávinning og geti brotið varðað að minnsta kosti sex ára fangelsi að þessum skilyrðum uppfylltum eigi að gera upptæk verðmæti sem tilheyra viðkomandi nema hann sýni fram á að þeirra hafi verið aflað með lögmætum hætti við þessar aðstæður og að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum megi jafnframt gera upptæk verðmæti sem tilheyra maka eða sambúðarmaka viðkomandi og verðmæti sem runnið hafa til lögaðila sem viðkomandi hefur einn með sínum nánustu ráðandi stöðu í sé ekki sýnt fram á að þeirra hafi verið aflað með lögmætum hætti er því gert ráð fyrir fráviki frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvaldsins við þessar aðstæður sem dæmi um tilvik sem falla undir þessa grein er þegar maður hefur gerst uppvís að meiri háttar fíkniefnainnflutningi við rannsókn málsins varð lögregla þess áskynja að brotamaður á verulegar eignir í slíkum tilvikum gæti brotamaður þurft að sýna fram á að eignirnar hafi ekki verið fengnar með ólögmætum ágóða mikilvægt er að árétta að endanlegt mat á þessu er í höndum dómstóla og ættu því hagsmunir sakbornings að vera nægilega tryggðir í fjórða kafla frumvarpsins og í sérstökum athugasemdum við c lið annarrar greinar er fjallað ítarlega um þessa tillögu í öðru lagi er lagt til að gerðar verði ákveðnar breytingar á ákvæðum almennra hegningarlaga um hryðjuverk samanber þriðju til fimmtu grein frumvarpsins verknaðarlýsing hryðjuverka í fyrstu málsgrein hundrað greinar almennra hegningarlaga er gerð skýrari og jafnframt gert ljóst að hvers konar fjármögnun hryðjuverka eða annað liðsinni við slíka brotastarfsemi telst refsiverð þá er lögfest sérstakt ákvæði sem bannar opinbera hvatningu til hryðjuverka þá er í þriðja lagi lagt til að lögfest verði nýtt ákvæði um skipulagða brotastarfsemi samanber sjöttu greinar frumvarpsins í fimmta kafla greinargerðarinnar með frumvarpinu er ítarlega fjallað um þær réttarpólitísku röksemdir sem liggja til grundvallar þessari tillögu og því nánar lýst í sérstökum athugasemdum við greinina í fjórða lagi er lagt til að gerðar verði ýmsar breytingar á tvö hundruð tuttugustu og sjöundu grein almennra hegningarlaga um mansal samanber sjöundu greinar frumvarpsins skilgreining á mansalsbroti er gerð skýrari og í samræmi við evrópuráðssamning um aðgerðir gegn mansali og bókun við samning sameinuðu þjóðanna um fjölþjóðlega skipulagða brotastarfsemi svokallaða palermo bókun þá bætist við ný málsgrein sem lýsir refsinæmi athafna sem tengjast ferða og persónuskilríkjum loks er í fimmta lagi lagt til að gerðar verði verulegar breytingar á tvö hundruð sextugustu og fjórðu grein almennra hegningarlaga um peningaþvætti samanber áttundu greinar frumvarpsins er meðal annars lagt til að almenn verknaðarlýsing peningaþvættis verði gerð skýrari og gildissvið hennar rýmkað þá er refsihámark fyrir peningaþvættisbrot hækkað úr fjórum árum í sjötta það skal tekið fram að ekki er hróflað við reglu annarri málsgrein tvö hundruð sextugustu og fjórðu grein almennra hegningarlaga þar sem kveðið er á um að refsing geti orðið allt að tólf árum ef um ræðir ávinning af fikniefnabroti frumvarp þetta er samið af refsiréttarnefnd og í samvinnu við dóms og kirkjumálaráðuneytið og vil ég þakka refsiréttarnefnd fyrir það starf sem liggur að baki frumvarpinu og eins og þingmenn munu kynna sér og hafa væntanlega kynnt sér þá er þetta vandað frumvarp og vel unnið og vel rökstutt þannig að ég tel að allsherjarnefnd hafi góðar forsendur til að leggja mat á hæfni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu